Ich möchte zunächst herzlich Dankeschön sagen in Richtung unserer Berichterstatterin, Pilar del Castillo Vera, für die hervorragende Arbeit, die sie geleistet hat.

Das ist eine gute Nachricht, weil wir uns wirklich hier im Parlament und ich hoffe, dass der gefundene Kompromiss morgen auch so durchgeht für die Weiterentwicklung des digitalen Binnenmarktes ausgesprochen haben.

Ich freue mich sehr, dass auch das mit breiter Mehrheit so getragen wird. Lassen Sie mich zwei Sätze zum heiß diskutierten Thema Netzneutralität sagen. Erlauben Sie mir den Hinweis Ein Blick in das Gesetz erleichtert im Konkreten ja die Rechtsfindung. Das ist auch bei dem hier vorgelegten Kompromiss der Fall.

Der gefundene Kompromiss stellt klar, dass es dazu gerade nicht kommen soll. Kein Mensch will doch hier im Hause eine Zwei Klassen Gesellschaft! Jeder ist doch für den offenen Internet Zugang, jeder ist doch bei uns dafür, dass es keine Diskriminierung im Netz geben darf, dass man nicht differenzieren darf zwischen Absender, Empfänger, Art, Inhalt, dem Gerät, dem Dienst oder